Signor Presidente, io non me la prendo. Ci sono colleghi di sinistra che querelerebbero per dichiarazioni di questo tipo.

Ci sta il dissenso, ci sta il consenso, quindi non me la prendo, anche perché so che il presidente su molti punti la pensava come me, la pensava come la Lega Nord.

So io, come sa lui, che il documento finale non porta a casa neanche un terzo di quello che io e lui avremmo voluto. Quindi non me la prendo gli lascio le sue opinioni. Io alle piccole e medie imprese, lombarde e italiane, porto in dote il nulla, perché il risultato conseguito, dal mio punto di vista è il nulla. Quindi lo ringrazio per lo stimolo a essere più presente, la prendo da questo punto di vista. L'avrei fatto molto volentieri se non avessi avuto fin da subito la certezza che saremmo arrivati al niente o quasi, nel nome del mercato. E siccome so che tanto io quanto lui pensiamo che l'Europa potrebbe essere qualcosa di diverso, non mi offendo e gli mando un abbraccio.